Doamnă președintă, chiar nefinalizată, acțiunea de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană a adus cu ea incertitudine și avertismente ale partenerilor externi ai Uniunii Europene, precum și ale marilor companii ale căror operațiuni ce vizează piața europeană au sediul principal în Regatul Unit. În urma unui studiu, guvernul Japoniei și a manifestat de curând temerile privind viitorul investițiilor în Europa ale marilor companii nipone. În acest context, oficialii japonezi menționează clar Agenția Europeană a Medicamentelor și au rezerve asupra continuării activității cetățenilor japonezi în această instituție. Motiv pentru care propunerea pe care am făcut o în fața dumneavoastră în cadrul sesiunii trecute, aceea de a muta sediul central al Agenției Europene a Medicamentelor din Marea Britanie în România, devine de maximă importanță, iar rapiditatea este esențială pentru ca ieșirea efectivă a Marii Britanii din Uniunea Europeană să nu aducă cu sine sincope și o dereglare insurmontabilă a activității instituției. România este una din țările Uniunii Europene cu tradiție îndelungată în cercetarea farmaceutică, dar și în producerea și studiul medicamentelor. Profit de ocazie și vă invit să vă alăturați lansării unei declarații scrise pe această temă. A sosit momentul ca noi, membrii Parlamentului European, să demonstrăm că milităm și acționăm pentru o Uniune Europeană solidară, unde națiunile membre se bucură de aceeași încredere.